Wat is onze, wat is uw boodschap bij de Algemene Vergadering? Hoe krijgt u de lidstaten op één lijn zonder op de kleinst gemene deler uit te komen?

U bent het boegbeeld van de EU. Wij kunnen ons niet veroorloven om nu als Europese Unie in verdeeldheid en besluiteloosheid achter te blijven. U speelt een cruciale rol, formeel en informeel. Niet alleen achter de schermen, maar ook in de vergaderzalen en daarbuiten, met name daarbuiten. Ik weet, ik realiseer me dat u op eieren moet lopen, maar weet dat wij u als Europees Parlement u steunen als u doorzet om de lidstaten ervan te overtuigen dat een Europese gemeenschappelijke aanpak lonend is, doorzet om tot een effectief, coherent en gemeenschappelijk buitenlands beleid te komen en daarvan het gezicht te zijn,